Si elle ne fonctionne pas parfaitement, les démocrates sont là pour écouter, pour avancer et pour changer.

Il est là, même s'il n'est pas parfait. Qui est parfait? Que celui qui est parfait jette la première pierre!